Los principales usuarios potenciales de las prestaciones sanitarias son personas de edad, vulnerables y con problemas de alfabetización y acceso al mundo digital, y superar esta realidad requiere intervenir para eliminar estos problemas en estos colectivos, además de una transformación cultural profunda de las organizaciones sanitarias. El esfuerzo en salud digital debe ser integral e incorporar otros sistemas de asistencia relacionados o complementarios, como los servicios de asistencia social. El respeto del principio de subsidiariedad, porque en casi toda Europa las competencias y prestaciones de servicios sanitarios están descentralizadas y hay experiencias muy innovadoras, regionales o locales, que son referencia en la materia, como la e rezeta el consejo sanitario o la teleasistencia en Euskadi. Finalmente, respeto también de la diversidad lingüística, pues la correcta comunicación es básica para una buena atención del servicio sanitario.